Wir haben ein starkes Interesse am Schutz des geistigen Eigentums, an der Frage der Subventionierung von chinesischen Produkten und Industrien. Da muss man miteinander reden und verhandeln, und das möglichst zügig. Da bin ich bei einem Punkt, Frau Mogherini Ich habe das Gefühl, dass die Kommission nicht genügend Gas gibt.

Gerade heute habe ich gehört, dass die Kommission die Entscheidung über einen Gesetzgebungsvorschlag vom Juli in den September verlagern wird, und dann ist der Zeitraum natürlich sehr gering. Deswegen meine Frage Stimmt das? Und wie wollen Sie es schaffen, die Gesetzgebung bis Ende des Jahres durchzubringen und die Verhandlungen mit den Chinesen auf einen grünen Zweig zu bringen?